Señor Presidente, la piratería es un problema que preocupa a este Parlamento, a sus Estados y, desde luego, a España, porque en este momento hay un pesquero español secuestrado en aguas del Índico con 36 tripulantes a bordo. En principio, lo primero que quisiera expresar es mi solidaridad con los tripulantes, con sus familias y, desde luego, el apoyo al Gobierno de España para su pronta liberación. Pero no estamos hablando de un problema de la flota atunera de España específicamente, sino que afecta a tres países —Francia, Italia y España—, que están faenando en aguas internacionales y fuera de la zona exclusiva de Somalia. Y ante esto, se necesitaría una respuesta internacional y medidas conjuntas europeas de prevención y de reacción. Es decir, más y mejor Operación Atalanta, que ya existe y que ha sido un éxito por el número y la reducción de secuestros que se han producido en 2009 con relación a